Spoštovani podpredsednik, gosti! Ko sem ob razpravi na odboru za notranje zadeve navedel nekaj dejstev, ki pričajo o tem, da dosedanji programi in vlaganja pri reševanju romske problematike, vsaj na območju Dolenjske in Posavja, niso dali pravih rezultatov, sem bil s strani nekaterih kolegov takoj napaden. Eden redkih, ki je doslej zelo odkrito in pošteno govoril o romski problematiki v Sloveniji, je bil župan občine Krško, magister Miran Stanko. On je v intervjuju lani oktobra med drugimi povedal, da je romska politika v Sloveniji zgrešena in zatem je doživel pravi medijski linč. To se je zgodilo z vsakim, ki samo poskusi govoriti resnico. Tudi sam sem bil takoj po nastopu na odboru obtožen sovražnega govora in še marsikaj. Kot sem povedal že na odboru, je bilo v občini Krško v vseh teh letih veliko narejenega, pravih rezultatov pa vendarle ni, čeprav imamo tudi pri nas Rome, ki so si naredili lepe hiše in se vozijo z avtomobili, ki so vredni tukaj tudi po nekaj več tisoč evrov. Dokler praktično ni zaposlenih in dokler ni mladih, da bi dokončali osnovno šolo, nismo bili uspešni. Najbrž je prav, da se drugod, na primer v Pomurju naredi kaj več, ker si to Romi tudi sami zaslužijo. Tistega ne poznam dovolj, a na Dolenjskem in v Posavju je stanje zelo slabo, vendar tega nekateri tu v Ljubljani očitno ne želijo slišati. Zato po najhujših oblikah kriminala in kam v resnici gre denar iz socialne pomoči, danes niti ne bom govoril. Spoštovani, po moji razpravi na odboru za notranje zadeve se mi je oglasilo več državljanov, ki so v glavnem potrdili resničnost mojih navedb, predvsem pa so bili, so tudi oni izrekli nezadovoljstvo zaradi neukrepanja državnih služb in predvsem zaradi skrivanja problematike, s katero se oni srečujejo vsak dan. Moram dodati, da tudi občani poudarjajo, da vseh Romov ne gre metati v en koš, vendar so pozitivni primeri žal zelo redki, zato glede na to, koliko sredstev in energije se namenja za reševanje te problematike. Obstaja veliko primerov, da Romi prihajajo v trgovske centre, kjer nato vršijo tatvine, ustrahujejo zaposlene in tudi ostale kupce. Pri tem pogosto kažejo znake močne vinjenosti, najpogosteje skupina Romov pride v trgovino, kjer se nato razkropijo. Eden ali dva izmed njih nato pritegneta pozornost tako, da se neprimerno obnašata s kričanjem ali celo tuljenjem. Ko osebje trgovine usmeri pozornost na razgrajača, ostali to izkoristijo tako, da artikle skrivajo pod obleke ali tudi v torbe in se nato odpravijo iz trgovine. Na izstopu se kljub piskanju varnostnega sistema ne ustavljajo in pogosto kar v teku zapustijo trgovino. Obstaja pa tudi več primerov, da so trgovsko, trgovsko osebje fizično napadli. Več krajanov mi je potrdilo, da so videli na lastne oči, kako Romi delajo obhode in na ekoloških otokih vlamljajo v zabojnike. Obstaja več primerov, ko so krajani take primere prijavili na policijo in tudi podali podatke o registraciji vozila. Vendar je takih prijav vse manj, ker so bili občani deležni groženj, češ, saj poznamo tvojo registracijo. Takih groženj so deležne tudi trgovke ob krajih, v trgovinah. V zbirnih centrih za odpadke Romi pod pretvezo, da prinašajo odpadke, pridejo na območje zbiranja odpadkov, kjer nato skočijo iz vozila in se dobesedno zapodijo v kontejnerje, iz katerih nato vzamejo vse, od barvnih kovin do oblek. Pri tem ne upoštevajo navodila zaposlenih ali ukrepov varnostnika, če ga zbirni center ima. Tudi v teh primerih je prišlo do groženj in sicer v smislu, da vedo, kje stanujejo, da vedo, kateri avto vozi, da vedo, v katero šolo jim hodijo otroci, ali da bodo počakali osebo po službi, ko bo zapuščala zbirni center. Praktično po vsem Krškem polju se že vrsto let dogajajo tatvine poljščin, predvsem zelenjave. Pri tem prihaja ne le do kraje pridelkov, pač pa tudi do škode iz objestnosti. Lastniki so primorani polivati zelenjavo z opaznimi barvnimi tekočinami, na primer mlekom, da bi odvrnili tatove, nekateri pa so že tako obupani, da razmišljajo o vaških stražah, ker ne vidijo druge rešitve za zaščito svojih njiv. Pri tem je treba reči, da bi večina njih rade volje brezplačno prispevala kakšen kilogram zelenjave, da bi s tem preprečili škodo, še bolj pa bi bilo, če bi država s svojo romsko politiko poskrbela, da bi te ljudi vključili v obiranje sadja in zelenjave, ne pa da delajo škodo kmetom, ki garajo iz dneva v dan, Romi pa so deležni socialnih prispevkov, ki gredo v tisoče evrov. Kdor se vozi po posavskih cestah, lahko opazi, da ima policija pri opravljanju svojega dela večkrat v postopku Rome, ki jim nato vozila zasežejo. Po zakonu se vozilo zaseže, če uporabnik nima vozniškega dovoljenja, če je večkratni kršitelj ali povratnik v prekrških in seveda če vozilo ni registrirano ali tehnično neustrezno. Po nekaterih res neuradnih podatkih več kot polovico vseh tovrstnih prekrškov povzročijo Romi. Glede na podatke, da je ogromna večina Romov na našem območju nepismenih, se občani sprašujejo, kako lahko nepismena oseba opravi vozniški izpit, sploh odkar se test opravlja v elektronski obliki. Njegova zahtevnost pa je takšna, da že pismeni osebi predstavlja velik zalogaj. Iz medijskih objav je znano, da ima, da je imela policija ob prihodu v romsko naselje na našem območju večkrat velike težave, da so jih obmetavali s kamenjem, pri čemer je bilo poškodovanih tudi nekaj policistov. Prav tako so imeli večkrat težave gasilci, ki so bili klicani na intervencijo v naselje, kjer so Romi kurili razne kable in ostale stvari, da so nato lahko kovine, ki so ostale, lažje prodajali. Gasilce so obmetavali s kamenjem in jim poškodovali vozila. Občani me opozarjajo tudi na dejstvo, da nekaj ni v redu z izobraževalnem sistemom. Vsako dopoldne namreč lahko vidijo mlade Rome, ki se potikajo po mestu in povzročajo težave, ki sem jih opisal že prej. Če držijo podatki, da pri nas praktično noben Rom ne konča osnovne šole, bi bilo treba pogledati, zakaj se tisti, ki izvajajo te programe, še kar naprej držijo istega sistema in nič ne spremenijo. Zelo utemeljen je tudi sum, da morajo mlade Romkinje, ki so dejansko še same otroci, rojevati samo zaradi socialnih ugodnosti. Če pogledamo romske otroke pri nas v Posavju, lahko vidimo, da so celo sredi zime na pol goli in bosi. Torej torej niso deležne tiste skrbi, za katero jim ta država pomaga z lepim denarjem. In ne nazadnje v Krškem ima po mojih podatkih kar nekaj Romov stalno prebivališče prijavljeno na Cesti krških žrtev enajst, kjer kjer je naslov centra za socialno delo. Ne vem, ali je torej lahko, torej lahko povedano tudi vsem ostalim državljanom, če nimajo stalnega prebivališča, da se prijavijo na center za socialno delo. Spoštovani! Zavedam se, da bom zaradi vsega navedenega zopet napaden in deležen takšnih in drugačnih obsodb, toda navedel sem samo dejstva, da jih je mogoče preveriti na terenu, zato o tem tudi ne bom razpravljal, saj ne vidim nobenega smisla razpravljati s tistimi, ki ste iz tega ali drugega razloga slepi za probleme, ki jih imajo naši državljani, to pa so seveda tudi Romi. Kot sem povedal že na odboru, je moj predlog samo to, naj bodo Romi enako odgovorni, kot morajo biti ostali državljani. Dokler ne bomo zahtevali odgovornosti za denar ali druge ugodnosti, ki jih dobijo, ne bomo ničesar rešili. Problemi bodo samo še večji in to se je pokazalo skozi desetletja, zato trdim, da način, na katerega jim pomagamo, niso pravi niti zanje in da poročila ne prikazujejo pravega stanja na tem področju. Lahko tudi povem, da pred časom sem se pogovarjal s kolegom, ki je Rom, imamo kolege, se znamo pogovarjati, in sem ga vprašal, zakaj več ne dela, je rekel: "A si nor?" Tukaj bom delal za šeststo evrov, na centru pa mi cela familija izgubi, prispevke. Hvala.